Trotzdem wird Energiearmut in weniger als einem Drittel der EU Mitgliedstaaten offiziell anerkannt oder auch nur in der Gesetzgebung erwähnt, und so kann dort Energiearmut auch nicht angemessen bekämpft werden. Deshalb müssen Knebelverträge endlich verboten werden, die beim Wechsel zu einem billigeren Energieanbieter Strafzahlungen oder Gebühren vorsehen, und wir brauchen auch mehr Transparenz bei den Stromrechnungen. Darüber hinaus brauchen wir in ganz Europa bessere Rahmenbedingungen für Bürgerinnen und Bürger, die ihren eigenen Strom produzieren. Nur so können wir die Menschen für die Energiewende mitnehmen und so den Weg zu einer nachhaltigen, effizienten und bürgernahen Energieunion gemeinsam gestalten.